Vous me permettrez, au début de cette session, de saluer les nouveaux collègues qui vous rejoignent et de leur dire, aussi, la disponibilité qui est la nôtre, celle de la Commission, pour leur mandat. Je voudrais commencer par vous remercier pour votre confiance, qui me touche, et encourage une équipe exceptionnelle que j'ai l'honneur d'animer et qui est celle de la Commission européenne, qui est aussi votre équipe de négociation.

Votre négociateur a besoin et aura besoin tout au long des mois qui viennent de cette détermination, de cette résolution, pour l'aider dans cette négociation, qui sera difficile.

Je veux juste rappeler, sur ce sujet du temps, que le temps de la transition, qui est fixé dans le traité de retrait, est un temps en effet limité, qui peut être prolongé d'un an ou de deux ans par un accord commun.

Cette contrainte du temps, ce n'est pas nous qui la posons dans la négociation.

Nous donnons plus de temps à la négociation un an, deux ans...

Et en attendant de trouver un accord, c'est le statu quo, pour les deux parties. Mesdames et Messieurs les députés, je veux rappeler que, dans le cas précis où nous sommes, ce ne sera pas le statu quo.

Voilà la conséquence, si nous ne parvenons pas à un accord dans cette contrainte de temps choisie par le premier ministre britannique. Mesdames, Messieurs, tous vos groupes ont appelé à une relation forte, à la hauteur de notre histoire commune. Et nous n'oublions pas, je n'oublie pas, cette histoire commune et cette solidarité du Royaume Uni, en particulier dans les heures les plus sombres du siècle dernier. Une relation logique, évidemment, Philippe Lamberts le disait, quand on regarde la géographie. Une relation nécessaire, quand on mesure les intérêts économiques, mais aussi les enjeux climatiques ou les enjeux de sécurité. Une relation lucide et exigeante, quand on écoute ce que je fais très soigneusement certains discours britanniques en ce moment sur l'usage qui serait fait je parle au conditionnel, je ne veux pas faire de procès d'intention de la nouvelle capacité de divergence réglementaire que le Royaume Uni a voulu obtenir avec le Brexit. Cette relation forte, ambitieuse, lucide, exigeante, c'est l'état d'esprit de la Commission européenne, comme l'a dit notre présidente Ursula von der Leyen tout à l'heure, et c'est ce qui est contenu dans la proposition de mandat qui est sur votre table et qui est en discussion

Une négociation, Mesdames et Messieurs, avec un partenaire je reprends les mots de Barry Andrews tout à l'heure un partenaire qui doit bien comprendre et je le dis calmement mais fermement que l'ouverture de nos marchés, l'accès aux données

seront proportionnelles aux engagements pris ensemble pour respecter un vrai level playing field Une cohérence réglementaire dans certains domaines, la protection des citoyens et, je me permets de l'ajouter, n'ayons pas la mémoire courte la stabilité financière de notre continent et de la zone euro. Je voudrais télégraphiquement répondre à quelques points précis. D'abord, Geert Bourgeois a évoqué tout à l'heure la question de la coopération, notamment en mer du Nord, sur l'énergie.

Nous souhaitons évidemment, Monsieur Bourgeois, une coopération avec le Royaume Uni dans cette région de la mer du Nord sur les questions énergétiques.

Mais le Brexit a des conséquences mécaniques et logiques. Les Britanniques ne sont plus dans l'Union européenne, donc le cadre de coopération doit être revu, logiquement. Le Royaume Uni ne participe plus aux instances européennes parce qu'il l'a voulu, c'est son choix, et donc nous devons trouver, Monsieur Bourgeois, un autre moyen de coopérer avec eux et nous le rechercherons.

de sujets qui exigent un accord avec les Britanniques dans l'intérêt commun, pour la protection de la sécurité des citoyens.

Je veux dire à ce sujet de la défense et de la politique étrangère que le Brexit ne doit pas normalement avoir de conséquences sur la coopération bilatérale que plusieurs de vos pays ont avec le Royaume Uni je parle de coopération entre tel ou tel pays de l'Union et le Royaume Uni et donc ne doit pas non plus avoir de conséquences sur ce que nous faisons ensemble dans l'OTAN. Ce dont il s'agit là, pour cette négociation, c'est la coopération entre l'Union européenne, notamment les nouvelles initiatives que nous prenons pour la défense, et le Royaume Uni, s'il le veut bien. Donc, nous avons fait une proposition et nous avons confirmé cette proposition d'ouverture d'une table de négociation sur ces sujets. La déclaration politique fait référence clairement à la sécurité extérieure et à la défense.

pour les Britanniques de participer, s'ils le veulent, à des opérations extérieures de l'Union, militaires ou civilo militaires, et je pense évidemment à la coopération politique avec un pays très important qui reste membre du Conseil de sécurité des Nations unies. Tout cela doit se traduire dans des textes et nous sommes prêts à en discuter, encore faut il que nous soyons deux pour le faire. Donc, nous sommes ouverts et nous restons ouverts à cette négociation pour améliorer la gestion en commun des enjeux de sécurité et de la stabilité du continent. Nous sommes également prêts à discuter de tout le reste.

Nous devons évidemment continuer la coopération en matière universitaire, la coopération en matière de recherche, la participation des Britanniques, s'ils le souhaitent, aux programmes européens. Et nous aurons une table de négociations, dès le mois de mars, sur l'ensemble des programmes européens je dis bien l'ensemble des programmes, y compris Erasmus mais ce sera avec un cadre juridique et un cadre financier différents d'aujourd'hui.

Au delà de ce qui est écrit dans le projet de mandat et de ce que nous faisons habituellement dans des accords avec des pays tiers, il n'y aura pas de négociations à proprement parler sur les services financiers.

Nous ne négocions pas sur ces sujets avec le Royaume Uni, nous vérifions la cohérence et, quand nous le jugeons possible, nous donnons des équivalences sur tel ou tel secteur de l'industrie financière. C'est ce que nous avons fait avec le Canada, ce que nous faisons avec les États Unis, ce que nous faisons avec le Japon, et ça marche.

Mais je voudrais profiter de cette session pour dire clairement à certains responsables britanniques qu'il ne doit pas y avoir d'illusion sur cette question il n'y aura pas d'équivalence générale et globale, ou permanente, sur les services financiers. Il n'y aura pas non plus de cogestion d'équivalence financière avec le Royaume Uni. Nous garderons la maîtrise de ces outils et nous garderons l'autonomie de décision. Je veux aussi, parallèlement, rappeler que dans cette période là, nous avons des raisons supplémentaires de continuer à agir, et c'est l'objet du travail de notre vice président Valdis Dombrovskis pour l'union des marchés de capitaux et la poursuite et la consolidation de l'union bancaire.

Je veux simplement dire à ce sujet que l'accès réciproque aux eaux territoriales et aux marchés je dis bien l'accès réciproque aux eaux et aux marchés sera un point indissociable de l'accord de commerce, car il s'agit bien de commerce. Ce sera donc un point indissociable de l'accord de commerce et du level playing field dans cette négociation. Mesdames et Messieurs, nous avons toujours respecté, même si nous l'avons regretté, le choix du Royaume Uni de quitter l'Union européenne.

Nous sommes heureux de cette résolution. La question qui est posée et à laquelle, pour l'instant, nous n'avons pas de réponse est la suivante elle est assez simple, mais assez grave le Royaume Uni quitte l'Union européenne, quitte le marché unique et l'union douanière, mais veut il aussi quitter ou s'éloigner de notre modèle économique, social et réglementaire européen?

Et je voudrais simplement dire que c'est lui, Mesdames et Messieurs, je le dis avec beaucoup de clarté et de calme, c'est le Royaume Uni qui fixera le niveau d'ambition de notre future relation dans ces domaines, c'est lui qui choisira le niveau de cohérence réglementaire, qui déterminera, du coup, l'ambition, ou qui choisira le niveau de concurrence réglementaire Et je recommande que la réponse à cette question que nous posons soit bien réfléchie dans le temps contraint que nous avons devant

Mesdames, Messieurs, j'ai toujours dit la vérité devant vous et je continuerai. Le Brexit, ça ne peut pas être business as usual Il y a des changements dans tous les domaines. Certains changements peuvent être plus ou moins grands ou temporaires, d'autres changements sont définitifs. Le Brexit fait que le service financier britannique perd son passeport financier. Il n'y a pas de reconnaissance mutuelle. Le Brexit a pour conséquence qu'en toute hypothèse, Mesdames et Messieurs les députés, nous imposerons le 1er janvier prochain des contrôles sur tous les produits qui rentreront dans le marché unique, comme nous le faisons pour tous les autres pays tiers du monde. Nous devons cette protection aux consommateurs, aux budgets nationaux et européens, et nous la devons aussi aux entreprises.

as usual Mais nous allons essayer de limiter les conséquences en trouvant un bon

retrait. Ce n'est pas une banalité. L'accord de retrait comporte 600 pages, il est maintenant ratifié par vous et par la Chambre des communes, il doit être mis en œuvre. Je ferai rapport publiquement devant vous et devant le Conseil, régulièrement, sur l'état de préparation tout au long de cette année, en particulier sur la mise en œuvre du protocole en Irlande, qui garantit une paix toujours fragile. Enfin, cette négociation sera difficile, très difficile, Mesdames et Messieurs les députés. Je recommande donc que nous restions prêts à toutes les hypothèses, y compris celle où nous ne parviendrions pas avant le 31 décembre à un accord basique. Nous restons prêts à mener cette négociation avec du respect, comme je l'ai toujours fait, et beaucoup de calme, sans aucune agressivité. Je ne perdrai jamais de vue, au delà des difficultés de la négociation quotidienne, la nécessité de trouver, en votre nom, un accord ambitieux avec un grand pays ami, voisin et allié, et je continuerai toujours, avec une détermination totale, à défendre les intérêts de l'Union européenne, de ses citoyens, de ses entreprises, à défendre l'intégrité du marché intérieur et unique, qui ne

Enfin, évidemment, Madame la Présidente, le Parlement peut être assuré que la Commission européenne, que votre négociateur, seront toujours prêts à travailler avec vous, à vous écouter, à faire rapport devant